Monsieur le Président, il y a un an dans ce Parlement européen était votée une résolution contre les violences policières dans l'Union européenne.

Le recours à la force, je le rappelle, doit être proportionné et c'est pourquoi, mes chers collègues, puisque nous allons parler de textes sur les libertés fondamentales cette semaine, je vous rappelle que le droit de manifester est une liberté fondamentale que l'Union européenne doit garantir.